Señora presidenta, gracias señora Mogherini por volver a recordarnos que ser ecuánime es distinto de ser neutral.

Por eso lo que estamos haciendo aquí es recordar que en febrero aprobamos una Resolución muy completa en la que avanzábamos que desconoceríamos cualquier proceso electoral fraudulento, cualquier proceso electoral que no fuera creíble, transparente e inclusivo.

Hizo un comunicado hace poco, el 19 de abril. Y yo lo que le pido aquí es —como bien ha dicho— que, cuando el próximo Consejo de Asuntos Exteriores se reúna este mes, tomen las medidas que les proponíamos, les instábamos a tomar en esa Resolución de febrero. Les instamos a que haya unas elecciones de este carácter, que sean aceptables de manera completa, que toda la oposición pueda participar, que el canal humanitario se abra para que podamos desarrollar toda la acción que estamos proponiendo y, sobre todo, que Venezuela de verdad pueda volver a la senda democrática de la que le han apartado. Porque lo que tenemos claro aquí es que pedir que se suspendan unas elecciones fraudulentas, pedir suspender un fraude, no es aceptar ese fraude, es dar una oportunidad a ese gobierno que ha tomado ese camino suicida de destrucción de su país para que corrija y acepte la oportunidad de acompañarlos y de solucionar juntos lo que Venezuela necesita y lo que Venezuela se